Je suis cependant assez contrariée, surprise par leur formulation et par le manque d'adéquation entre les vœux pieux formulés et la réalité de la politique commerciale de l'Union européenne. L'Union européenne s'engage, dit on, à respecter les droits de l'homme, les droits des travailleurs et les normes environnementales dans sa politique commerciale. Mais elle n'hésite pas à s'engager dans des relations commerciales avec des pays qui ne respectent pas le droit du travail, ni les normes fixées par l'Organisation mondiale du travail. L'Union n'hésite pas à s'engager avec des pays qui exploitent des enfants, des hommes et des femmes entassés dans des cages à lapins, avec pour seul et unique objectif de produire plus avec un maximum de profit. N'a t on pas vu ici même les tentatives répétées et désespérées de la Commission européenne pour octroyer le statut d'économie de marché à la Chine? Bruxelles nous dit encore que la politique commerciale doit promouvoir le développement durable dans les accords commerciaux

Les accords de libre échange avec le Canada, l'Australie, la Nouvelle Zélande et les pays du Mercosur, qu'elle défend si ardemment, ne sont pas compatibles avec la notion de développement durable. Le bœuf aux hormones, le poulet javellisé, la viande issue de clonage ou les OGM qui rempliront demain nos assiettes auront d'abord fait le tour du monde, avec l'empreinte carbone qui en découle. En France, une commission d'experts désignés par M. Macron s'est prononcée sur les risques du CETA, a pointé ses lacunes et l'a jugé incompatible avec les accords de Paris, et le fait que le président de la République française se soit finalement assis dessus n'enlève rien au sérieux de cette étude.